Das heißt Dieses Parlament legitimiert demokratisch die notwendigen politischen Entscheidungen für die gemeinsame Währung. Der Kommissionspräsident hat gesagt Das Parlament und die Kommission müssen gestärkt werden.

Und daher benötigen wir einen eigenen EU Finanzminister, daher benötigen wir ein gemeinsames Auftreten im Internationalen Währungsfonds und in der Weltbank.